Tel est le fondement sur lequel a reposé le travail de la Commission au cours des quatre dernières années.

par tous les moyens et grâce à toutes les technologies disponibles aujourd'hui forums en ligne, dans les médias et au niveau local. Tout en adhérant à nombre des recommandations formulées dans le rapport, ma collègue dit je ne peux pas partager l'idée selon laquelle la communication n'a pas fonctionné jusqu'ici.

En outre, la Commission ne peut certainement pas être seule à communiquer avec les citoyens à propos de l'Europe. Il faut un effort collectif de la part de toutes les institutions et de tous les États membres. C'est pourquoi nous avons négocié avec les États membres et avec le Parlement un accord pour communiquer ensemble sur l'Europe.

2008. C'est la première fois que les institutions des États membres de l'Union européenne prennent l'engagement commun de communiquer ensemble sur l'Europe avec les citoyens de l'Union européenne.

Je conviens tout à fait de l'importance du processus de consultation des citoyens et de la nécessité d'étendre le dialogue à tous les niveaux de la société. Le dialogue régulier entre la Commission et les représentants de la société civile a débuté il y a plus de trente ans. Il tient compte de la politique d'ouverture et de l'inclusion appliquée de longue date par la Commission et illustre la grande variété de domaines d'action et la diversité des parties concernées. Je tiens à souligner que la coopération entre les représentations de la Commission et les bureaux d'information du Parlement dans les États membres fonctionne très bien dans l'ensemble. Les prochaines élections européennes sont un très bon exemple de la volonté politique des deux institutions de collaborer afin d'établir des priorités de communication conjointes. À propos du besoin d'information au niveau local et régional, notamment à l'intention des jeunes, des électeurs qui se rendront aux urnes pour la première fois, et des femmes, je note avec satisfaction les félicitations décernées à la Commission pour le choix des projets relevant du plan D. Je profite de l'occasion pour annoncer que la Commission prévoit également de mener, dans le contexte des élections européennes, des activités spéciales dans le cadre du plan D d'initiative du Debate Europe. Pour ce qui est de la création d'un nouveau site web et de l'établissement de liens avec les chaînes de télévision locales, je tiens à préciser que la Commission est en train de constituer des réseaux d'opérateurs de radio et de télévision qui diffuseront des programmes sur les questions européennes.

Quant à l'importance d'introduire des cours de droit européen et d'histoire de l'Europe dans les programmes scolaires, la Commission partage l'avis selon lequel les jeunes devraient apprendre à l'école les faits essentiels relatifs à l'Union européenne.

La Commission apprécie le soutien constant qu'elle reçoit du Parlement.